On řekl, že si ve svém programu přeje udržitelný a masivní růst, obnovu důvěry v Evropskou unii jako nástroj růstu, společné odhodlání, upevnění stability, obnovu růstu a strategii zaměstnanosti.

Nicméně třeba to myslí jinak, třeba si je vědom prohlubující se ztráty konkurenceschopnosti Evropské unie, firem v Evropské unii a evropských ekonomik. Třeba má na mysli, že Evropská komise aktivně zruší řadu nesmyslných regulací, které ztrpčují podnikání. Třeba oznámí upuštění od politiky rozsáhlých harmonizací a třeba vybídne k liberalizace pracovního práva, aby co nejvíce lidí dostalo práci, aby co nejvíce lidí mohlo pracovat. Protože dluhy nejsou příčinou dnešního neblahého stavu, dluhy jsou důsledkem tohoto stavu, a proto je potřeba s tím něco dělat.